Das ist meine Auffassung Die Kontrollen und Verbesserungsvorschläge des Rechnungshofs tragen maßgeblich zu einer besseren und sparsameren Verwendung der EU Mittel bei. Als Agrarpolitiker freut es mich besonders, dass die Mittelverwendung im Agrarbereich positiv bewertet wurde und im Durchschnitt keine wesentlichen Fehler festgestellt werden konnten. Im Durchschnitt allerdings, und genau dort liegt das Problem

gerade dann müssen wir uns mit den Ausreißern oder mit den bad guys beschäftigen. Hier müssen wir Ross und Reiter nennen. Herr Präsident, lassen Sie da nicht locker, und werden Sie ruhig etwas konkreter.

Etwas anders ist die Gefechtslage bei der Fehlerquote im ländlichen Raum.